Madame la Présidente, le nouvel instrument de coopération au développement, qui fixe le cadre financier de l'Union européenne pour les sept prochaines années, va devoir être plus sélectif, plus cohérent, plus ciblé et plus complémentaire. Plus sélectif, car les pays émergents vont devoir assumer des responsabilités accrues en matière de lutte contre la pauvreté à l'intérieur de leurs frontières. Plus cohérent, car les résultats des efforts déployés dans le cadre du développement sont, hélas, trop souvent atténués, voire remis en question par des actions ou initiatives prises dans d'autres domaines. Plus ciblé, car la commission entend se concentrer, à l'avenir, sur trois secteurs d'intervention dans ses partenariats respectifs. Rentrent dans sa vocation la régionalisation, la gouvernance et les grandes infrastructures, entre autres.